Señor presidente, señor comisario, los incendios en la selva amazónica de este verano han sido una verdadera tragedia, un acontecimiento que ha entristecido y movilizado a la comunidad internacional. Y es que el impacto medioambiental, social y económico de esta tragedia va mucho más allá de la cuenca amazónica. La Amazonia es el pulmón de la tierra, produce el 20 del oxígeno de nuestro planeta y alberga más especies vegetales que cualquier otro ecosistema. Además, es la casa de más de un millón de indígenas que llevan viviendo allí de forma sostenible desde hace generaciones, y ahora su patrimonio natural tiene que ser defendido. Y conozco perfectamente esta realidad, porque tuve la gran oportunidad de estar durante un mes trabajando como voluntaria con organizaciones no gubernamentales que apoyan a estas comunidades indígenas, que necesitan tener alternativas sostenibles a su medio de vida. No puedo imaginar cómo se encontrarán hoy tras ver esta situación tan trágica. No es la primera vez que la Amazonia es devorada por las llamas, es cierto, pero este año han aumentado más de un 80 respecto al año pasado y en las zonas protegidas no deja de aumentar. La búsqueda de oro aumenta la deforestación y el mercurio que se usa contamina el agua, el aire y el alimento de las personas y de los animales. Esta catástrofe responde a las políticas irresponsables, impulsadas por negacionistas del cambio climático, y lo conocemos perfectamente. El señor Bolsonaro está promoviendo una nueva fiebre del oro, con el apoyo de acaparadores de tierras, al mismo tiempo que ignora la protección del medio ambiente. Para no tener que escuchar la verdad el señor Bolsonaro ha despedido a los responsables del Instituto de Investigación Espacial de Brasil y el Instituto de Medio Ambiente y de Recursos Renovables. Señor presidente, es el punto de no retorno para el Amazonas y casi el 20 de la Amazonía ya ha sido deforestada. Porque, más allá del drama medioambiental, los socialdemócratas también estamos muy preocupados por el destino de las poblaciones indígenas y de sus tierras. Estamos presenciando una escalada de violencia en los territorios indígenas en todo Brasil, los asesinatos de líderes indígenas y activistas, como Emira Waiâpi, Dilma Ferreira Silva y Claudionor Costa da Silva. Desde la Unión Europea seguimos de cerca los esfuerzos regionales por encontrar soluciones y proteger tanto a las personas como al medio ambiente. Tienen todo el apoyo de nuestro grupo y seguiremos colaborando. Pedimos al señor Bolsonaro que cumpla las obligaciones internacionales del Acuerdo sobre el clima de París y las cláusulas medioambientales que se establecen en el Acuerdo con Mercosur. Si el Gobierno hace oídos sordos, aislará a Brasil del resto de la comunidad internacional. Y creo que viene muy a cuento en este debate recordar un proverbio indoamericano solo cuando el ultimo árbol este muerto, cuando el último río esté envenenado, el último pez sea atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer el dinero.